Ik ben blij dat we vandaag deze discussie met de Commissie kunnen voeren en wel op een zakelijke manier.

Maar feit is dat de toezichthouder een aantal concrete kritiekpunten heeft opgenomen in zijn jaarverslag en dat de antwoorden van OLAF de ongerustheid van vele collega's en van mezelf niet wegnemen. Het openen van zaken bijvoorbeeld moet zorgvuldig gebeuren. Je start een officieel onderzoek pas als er een voldoende ernstige verdenking van fraude bestaat.

Het is maar een voorbeeld, de echte discussie tussen de toezichthouder en OLAF gaat volgens mij vooral over de vraag hoe je toezicht kunt houden als je geen of in ieder geval te weinig inzicht krijgt in individuele zaken.

De instellingen bakkeleien hier nu al jaren over en volgens mij ligt hier een hele duidelijke taak voor de Eurocommissaris. Kennelijk moeten er meer specifieke aanwijzingen komen over de informatieverstrekking aan de toezichthouder om de impasse te doorbreken. Ten slotte valt het op dat OLAF erg veel zaken binnenshuis wil houden.

Die is voor alles afhankelijk van het budget en de informatie van OLAF.

Hoe kan de toezichthouder werkelijk onafhankelijk worden van de organisatie waarop hij toeziet?